Vážený pán predsedajúci, pre našu generáciu, pre moju generáciu a pre ľudí zo strednej a východnej Európy bolo symbolom spájanej Európy pád železnej opony. Ale možno pre naše deti to bude rok, v ktorom začne platiť legislatíva, ktorá zamedzuje predaj potravín, ktoré majú pod tou istou značkou rozdielne zloženie, pretože my sme to vo východnej Európe zažili. Ľudia zo západnej Európy majú kvalitnejšie potraviny ako tie isté vyrábané v našich krajoch vo východnej Európe, na východe Európy.

za politický prielom tohoto typu však v skutočnosti patrí najmä aktívnym občanom, ktorí na to upozorňovali, a všetkým, ktorí výskumami dokázali, že nadnárodné potravinárske koncerny jednoducho klamali a dlho im to prechádzalo. Lenže takáto zmena ohľadne potravín je len prvý krok rovnakého metra v Európskej únii. Je potrebné, aby nasledovali ďalšie oblasti, ako je dorovnanie dotácií pre poľnohospodárov a tak ďalej.